Señora presidenta, es mi intención, en este minuto que se me concede, llamar la atención sobre la calamitosa situación que atraviesa el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel que, desde hace décadas, arrastra una situación de extrema vulnerabilidad.

El futuro de las Tablas depende de la voluntad férrea de todos y cada uno de nosotros en cada una de nuestras responsabilidades.

Tenemos que trabajar para que se cumplan las Directivas sobre los hábitats y sobre el agua, y también para fomentar un verdadero desarrollo sostenible y frenar el cambio climático.

2009. En aquel momento, junto con las lluvias y las derivaciones de agua, vinieron las inversiones. Hubo una política efectiva de adquisición de terrenos para ampliar la zona protegida y se adquirieron derechos de agua para frenar el déficit hídrico. Esta inversión dio sus frutos y las Tablas se recuperaron y volvieron a brotar. Por eso, quiero aprovechar este minuto para pedir a Europa que siga apostando por ello.